Hvala za besedo. v zadnjih dveh mesecih sta nas Sloveniji pretresla dva silna napada na istospolne osebe in skupnost LGBTI s homofobnim ozadjem. in to sta bila napada v Murski Soboti na istospolno osebo in, na klub Tiffany v Ljubljani. to je bilo tudi neki opomin oziroma opozorilo, da vseeno nismo tako vključujoča družba kot se stalno predstavljamo oziroma dostikrat predstavljamo na zunaj. Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti, ki deluje pri Svetu Evrope je v svojem poročilu za Slovenijo, ki je bilo sprejeto spomladi letos, za obdobje dva tisoč štirinajst in dva tisoč osemnajst poudarjala, da ima Slovenija resen problem, ker ne ne preganja sovražnega govora. Tega obravnavamo zgolj kot vznemirjenje javnosti, ne pa kot grožnjo varnosti in miru, kar v resnici je. Povedano drugače, šele ko sovražni govor neposredno ogrozi javni red in mir, ga je tudi mogoče preganjati. Kar pa posledično pomeni, da imamo pomembno vrzel v zakonodaji, ki pomeni sistemsko nekaznovanje in nepreganjanje. Oziroma sistemsko dopuščanje sovražnega govora. Kot istospolna oseba in kot poslanec državnega zbora sem tudi sam izkusil veliko napadov sovražnega govora, politične homofobije ter tudi poskusov fizičnega obračunavanja. Od sovražnosti v besedah do sovražnih dejanj in fizičnih napadov, je žal le majhen korak. Zato, postavljam vprašanje obema ministroma, gospe ministrici pa gospodu ministru. Zanima me, ali policija poleg primerov fizičnega nasilja nad skupnostjo LGBTI in istospolnimi osebami preiskuje tudi širjenje in spodbujanje nestrpnosti oziroma hujskanje k stopnjevanju nasilja nad pripadniki LGBTI? Koliko prijav ste prejeli? Koliko postopkov ste začeli po uradni dolžnosti? Koliko postopkov od začetih ste zavrgli? Koliko jih je začelo procesiranje na tožilstvu, koliko od procesiranih se je končalo z obsodbo? Koliko teh sodb je bilo tudi pravnomočno potrjenih in koliko pravnomočnih sodb je bilo tudi dejansko izvedenih? Ali se sploh vodijo evidence oziroma statistike kaznivih dejanj in sovraštva na na, na osnovi osebne okoliščine žrtve? V tem primeru spolna usmerjenost oziroma in spolna identiteta. Zanima me, katera dejanska aktivnost izvaja Republika Slovenija, na področju, na tem področju in so namenjene ozaveščanju raznolikosti, strpnosti in odpravi homofobije ? Kako je z zaznavanjem homofobije na primer med uslužbenci policije, prijave, naloženi ukrepi? Katere dodatne ukrepe načrtujeta vaši ministrstvi za ozaveščanje javnosti glede na varnosti sovražnega govora in kaznivih dejanj, motiviranih sovraštvom ter opolnomočenju in podpore žrtvam, ker so očitno dosedanji ukrepi premalo učinkoviti? Hvala.